Jah. Hvala za besedo. Želel sem po zaključku razprav in vprašanj predsedniku vlade želel sem opozoriti državni zbor in vas kot predsednika, da opozorite predsednika vlade, ki je gost v tej hiši, da že drugič ali pa celo tretjič na vprašanja ne odgovarja in v bistvu se izogiba odgovorom. Opozoril bi ga tudi na to, da v primeru bančne luknje ne gre za neke ograje, za neke izmišljotine, ampak gre za gola dejstva, ki so bila sprejeta v tem državnem zboru praktično v prejšnjem mandatu soglasno. Podane so bile ovadbe, ki jih je sprejel ravno vodja NPU gospod Harij Furlan, ki ga zdaj imenujete za generalnega državnega tožilca. In za mene je z zelo nesprejemljivo, da se na tak način preusmerja pozornost v tako pomembni zadevi, kjer vsi vemo, da se praktično v tej preiskavi nič ne dogaja in je bilo to vprašanje definitivno na mestu tudi zaradi vseh vaših izjav na tiskovnih konferencah. In mi si ne želimo, da se stanje v tej državi na področju bančništva še poslabšuje s takimi, bi rekel, neumestnimi razpravami, ki jih seveda poslušajo tudi v javnosti, zato opozarjam oziroma prosim predsednika, da opozorite predsednika vlade, da je pač potrebno v tem državnem zboru odgovarjati na vprašanja, ki jih postavljajo poslanci. Temu je tudi ta inštrument namenjen. Hvala.